Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Vella, dans mon pays, la France, depuis plusieurs mois, mes compatriotes protestent dans la rue contre le président Macron et ses politiques de saccage social et de destruction de l'État, dictées par l'Union européenne je veux parler du soulèvement social des gilets jaunes. Les manifestations, qui durent depuis plus de deux mois, gênent sérieusement le gouvernement qui cherche à les discréditer en facilitant l'introduction de casseurs. Ces individus d'ultragauche, les black bloc, agissent en toute impunité, sous l'œil des caméras de télévision et ces gilets jaunes qui, eux sont pacifiques, sont victimes d'une répression sécuritaire inique et disproportionnée.

La répression légale se prépare avec la nouvelle loi anticasseurs de M.

Cette loi, unique en Europe, donnera le pouvoir aux préfets d'interdire de manifester à tout opposant politique désigné arbitrairement par la Macronie et l'opposition gênante risque d'être consignée en centre de rétention ou au poste de police. Cette loi anticasseurs sera liberticide. Monsieur le Commissaire, voilà à quoi mènent, en France, vos politiques de rigueur euro fédéralistes elles mènent à des dérives totalitaires. Cette grave atteinte à la démocratie risque en cas d'escalade de terminer en insurrection.